Dla pasażerów i kierowców nazwa eCall powinna stać się synonimem zwiększonego bezpieczeństwa w motoryzacji. System eCall może bowiem ratować życie, a Parlament wzywał już od dłuższego czasu do pełnego wdrożenia tego systemu.

Dzięki systemowi właściwe służby zostaną powiadomione nawet w sytuacji, kiedy kierowca, nieprzytomny lub ciężko ranny, nie jest w stanie samodzielnie zadzwonić po pomoc. System usprawni działanie służb ratowniczych, ponieważ skróci ich czas reakcji nawet o 40, a w niektórych przypadkach o 50. Dlatego tak ważne jest, aby system dostępny był dla wszystkich kierowców. Nie można także pomijać faktu, że system ma potencjał rozwojowy dla przedsiębiorstw, gdyż będą one miały szansę dostarczać technologię, części, usługi potrzebne do działania systemu eCall. Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia rynku wewnętrznego jest zachowanie konkurencyjności, a tym samym zapewnienie konsumentom swobodnego wyboru. To kwestia otwartości systemu. Choć oczywiście powinien on w pierwszej kolejności służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach, to nie można wykluczyć, że jego potencjał można rozszerzyć też o inne aplikacje. W tej kwestii Komisja Europejska powinna przeanalizować, jakie dodatkowe usługi mogłyby wejść do systemu jako jego część, a które stanowiłyby wartość dodaną dla pasażerów i kierowców. Wprowadzenie systemu we wszystkich pojazdach w Unii Europejskiej powinno znacznie zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, dlatego termin wdrożenia systemu, czyli październik 2015 r., powinien zostać dotrzymany.